În ceea ce privește regimul temporar de ajutor de stat, trebuie să recunoaștem că acest regim a fost unul util, iar prelungirea acestuia a fost o idee în esență bună. Sigur că prelungirea nu poate merge la nesfârșit și, dacă va fi nevoie să facem aceste prelungiri, trebuie să adăugăm condiționalități stricte, mai ales în ceea ce privește sistemul bancar mă refer aici la distribuirea de dividende, la mărimea bilanțului pentru că trebuie să fie un echilibru între stabilitatea sistemului bancar și un grad satisfăcător de concurență. În ceea ce privește pachetul energetic, încurajez Comisia să fie foarte atentă în condițiile în care cele mai multe state membre sunt în întârziere cu implementarea celui de al treilea pachet privind energia. În ceea ce privește cuantumul amenzilor anti trust, sunt de acord cu eșalonarea plăților nu trebuie să ducem întreprinderile europene în faliment, dar nici nu trebuie să fie o scuză pentru cei care, cu bună știință, se dedau la practici anticoncurențiale.